Je voulais demander à notre collègue de quelle manière il a acquis la conviction que les personnes qui se trouvent à Lampedusa sont des islamistes et des voyous, s'il dispose d'informations personnelles qui lui permettent de l'affirmer ou bien si c'est un effet de ses propres fantasmes.